U všech zemí je kladen důraz na program hospodářských reforem, stabilitu institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin, existenci fungujícího tržního hospodářství a schopnost vyrovnat se s konkurenčním tlakem a tržními silami v rámci EU.

Tato částka je srovnatelná v ročním vyjádření s ročním příspěvkem České republiky do rozpočtu EU. Program bude usilovat o širokou škálu použití ve vnitřních politikách, v oblasti bezpečnosti, migrace, výzkumu a inovací, životního prostředí a klimatu.

Celé nařízení bohužel umožňuje vstupovat do programu zásadním způsobem Evropské komisi na základě ne zcela jednoznačných kritérií.